Niestety dzisiejszy atak na wstrzymanie przez prezydenta Trumpa finansowania praktyk aborcyjnych na świecie, i co gorsza, zapowiedź utworzenia europejskiego funduszu propagowania aborcji kompromitują ten Parlament i, co więcej, stanowią akt pogardy wobec milionów Europejczyków